herra forseti ég hygg að við háttvirtur þingmaður helgi hjörvar náum ekki saman um þetta hins vegar þá held ég að það sé mikilvægt fyrir okkur núna hvort sem við viljum sjá framtíð okkar innan evrópusambandsins og evrópumyntarinnar eða utan að við stefnum að því að ná þeim efnahagslega stöðugleika sem nauðsynlegur er til þess að íslenskt atvinnulíf geti vaxið og dafnað ég held við þær erfiðu aðstæður sem við búum við að við ættum frekar að sameinast um það sem við ættum að geta verið sammála um frekar heldur en að ýfa það sem við vitum að við erum ósammála um ég held að það sé í rauninni miklu uppbyggilegri nálgun heldur en að rífast um það hvaða skref við hefðum átt að taka árið nítján hundruð níutíu og níu eða síðar ég held að það sé og mér heyrist við háttvirtur þingmaður helgi hjörvar vera sammála um það að maastricht skilyrðin feli í sér skynsamleg markmið um efnahagsstjórn og þess vegna held ég að við ættum að setjast niður og velta fyrir okkur hvernig náum við í náinni framtíð vonandi sem næst í framtíðinni markmiðum um ríkisfjármál og peningamál sem gera það að verkum að við getum uppfyllt þessi maastricht skilyrði hvaða skref þurfum við að stíga það eru ekki auðveld skref allt saman það mun krefjast mjög erfiðra ákvarðana bæði á sviði ríkisfjármála og peningamála að uppfylla þessi markmið ég held að það væri uppbyggilegra og nærtækara fyrir okkur að sameinast um það að vinna slíkar tillögur vinna slíka áætlun frekar heldur en að deila um evrópusambandsaðild og evruaðild sem snýst auðvitað um miklu fleira heldur en bara peningamálastjórnina þó hún sé vissulega mikilvæg